Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani gospod minister! V Republiki Sloveniji imamo trenutno, tako kot dobro veste, štirinajst zavodov, v katere so razporejeni poklicni gasilci. Poklicne gasilske enote lokalne skupnosti ustanavljajo po zakonu o javnih zavodih, javno gasilsko službo pa poklicne gasilske enote skupaj s prostovoljnimi gasilskimi enotami opravljajo po Zakonu o gasilstvu. Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije zaščito in reševanje je resorno ministrstvo pristojno za sistemsko urejanje področja gasilstva in sodelovanje pri uvrščanju poklicnih gasilcev v plačni sistem. Za organiziranje, delovanje in poslovanje javnih gospodarskih zavodov so ogovorne ustanoviteljice oziroma soustanoviteljice, torej občine. Takšno financiranje poklicnih gasilcev večinoma bremeni proračune lokalnih skupnosti, v katerih je štirinajst zavodov s poklicnimi gasilci. Spoštovani gospod minister! Sprašujem vas: Ali obstaja potencialna možnost, da bi v prihodnosti prišlo do razbremenitve občin, ki poleg prostovoljnih gasilcev financirajo tudi poklicne? Se morda obeta, da bi financiranje poklicnih gasilcev prevzelo ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije zaščito in reševanje? Najlepša hvala za odgovor.